Door met open ogen en oren in onze samenleving te staan. Via de media, via studies, maar bovenal door persoonlijke contacten met de slachtoffers van antisemitisme.

Vormen wij een levende muur om hen heen of accepteren wij de normaliteit van Jodenhaat, vooral dan die gangbare vorm van Jodenhaat tegen de staat Israël, ook hier?